Szükségünk van erre a sikertörténetre, annál is inkább, mivel a jövő generációjának világlátásához, jellemük formálásához és a közös Európába vetett hitükhöz járulhat hozzá. A program folytatása és forrásainak emelése terén talán nem várhatóak nagy viták, ezzel együtt felhívnám a figyelmet az EP vonatkozó, év elején elfogadott jelentésének ajánlásaira. Különösen arra, amely a programban sajnos még ma is megtapasztalható szociális szelektivitásra mutat rá az alacsonyabb jövedelmű hallgatók korlátozottan férnek hozzá a programhoz, a programban részt vevő hallgatók közül pedig magas azoknak az aránya, akiket a családjuk anyagilag támogat.